Madame la Présidente, je suis l'auteure de l'objection et Mme la Commissaire vient de prendre la parole. Je voudrais juste dire à nos collègues que Mme la Commissaire n'a rien ajouté par rapport à ce que nous a dit la Commission en réunion commune LIBE ECON et en plénière lundi soir. Je voudrais ajouter que la question n'est pas les sanctions...